Przegląd funkcjonowania ESDZ ma uwzględniać między innymi zapewnienie tzw. równowagi geograficznej. W przedłożonym sprawozdaniu, w artykule 40, Parlament Europejski podkreśla potrzebę cytuję wszelkich niezbędnych środków w celu przywrócenia równowagi geograficznej na wyższych szczeblach oraz na wszystkich innych stanowiskach.

Dyplomaci z nowych państw członkowskich, w tym z Polski, stanowią w ESDZ niewielką liczbę w porównaniu z dyplomatami z tzw.

Przy zastosowaniu kryterium wspomnianej równowagi geograficznej Polsce, szóstemu co do wielkości krajowi Unii, na 140 unijnych delegatur powinno przypadać 12, a nie jak obecnie 4. Polacy są także niedostatecznie reprezentowani na niższych stanowiskach ESDZ. Na około 3,5 tysiąca osób tam zatrudnionych Polacy stanowią zaledwie